forseti ef íslenska ríkisstjórnin hefði komið þeim skilaboðum til skila til umheimsins að við íslendingar værum tilbúnir til þess að fallast á greiðslu á icesave skuldbindingunni ef það væri okkar skýra þjóðréttarlega skuldbinding

setja okkur afarkosti og því sem er að gerast hjá alþjóðagjaldeyrissjóðnum sé trúverðugleiki þeirra í miklu uppnámi það sem þarf að gera hér varðandi gjaldeyrisvarasjóðinn stöðu krónunnar og það sem þyrfti að koma í staðinn fyrir alþjóðagjaldeyrissjóðinn ef lánin þaðan stæðu okkur ekki til boða er þetta við þurfum að breyta kröfunum á íslensku krónuna því sem oft hefur verið kallað jöklabréf innstæður hér við þurfum að breyta þessu í langtímaskuldabréf á íslenska ríkið það er það sem þarf að gerast það þarf að snúa þessu í langtímaskuldbindingar á íslenska ríkið þá léttum við þessum mikla þrýstingi sem er af krónunni þetta er ein leið það hefur líka verið talað um gjaldeyrisuppboðsleiðina og við vitum að seðlabankinn fyrir ári síðan stakk upp á leiðum sem voru ekki farnar og leiddu til þess að við lentum í þessu haftaumhverfi sem hefur bara versnað þegar við höfum losnað við þrýstinginn af innstæðunum á íslensku krónuna opnast fyrir okkur nýjar leiðir ég ítreka bara það sem ég sagði hérna áðan að ef þetta á að snúast um trúverðugleika íslands

við þetta eru spurningarnar það verður ekki spurt fyrst borgaði hún icesave reikninginn ef svarið við því verður já án þess að það hafi legið nein dómsniðurstaða fyrir því held ég að trúverðugleiki okkar sé endanlega í algjöru uppnámi